Herr Präsident! Mich beunruhigt die Tatsache, dass einige Mitgliedstaaten bewusst das Asylansuchen kriminalisieren. Ein illegaler Grenzübertritt, speziell wenn es gar keine legale Möglichkeit eines Asylansuchens gibt, ist sicherlich kein schlimmeres Vergehen als Falschparken.

zur Abnahme von Fingerabdrücken darf daher nicht die automatische Sofortmaßnahme sein. Wir haben es hier größtenteils mit traumatisierten und schutzbedürftigen Menschen und sogar mit Kindern zu tun und sollten das nie vergessen. Ganz abgesehen davon, dass diese Art der Behandlung enorme Kosten verursacht und die einschreitenden Beamten vor ein moralisches Dilemma stellt, denn sie müssen Personen, die keine Straftat begangen haben, festnehmen und festhalten. Es ist Zeit, diese Praxis zu ändern und für den menschlichen Umgang mit Flüchtlingen zu sorgen.